Señor Presidente, intervengo en representación de la ponente Elisa Ferreira, que no puede estar hoy con nosotros como era su deseo. Quisiera, en primer lugar, hacer votos por su pronto restablecimiento —estará pronto con nosotros— y quisiera expresar en su nombre su agradecimiento a los ponentes alternativos, a la Comisión y a la Presidencia griega, y, en general, a todos aquellos con quienes ha trabajado con motivo de su informe hasta la actualidad. La unión bancaria es un proyecto histórico de la Unión Europea de enorme envergadura, un hito sin precedentes en el ámbito financiero europeo. La necesitamos para sostener la moneda única y para aprovechar los beneficios de un mercado común, también para responder a la crisis e integrar mejor nuestra economía, cada vez más interdependiente, en un escenario de globalización a corto plazo es indispensable para romper el círculo vicioso entre deuda bancaria y deuda pública, para disponer de una regulación unitaria que haga más eficaz la reforma financiera, para garantizar una reducción más rápida de la deuda y una reactivación del crédito y para proteger a los contribuyentes. El Mecanismo Único de Resolución es uno de los tres pilares de la unión bancaria, junto al Mecanismo Único de Supervisión y el sistema de garantía de depósitos. El establecimiento de un Mecanismo Único de Resolución se considera prioritario toda vez que debería realizarse en paralelo con el establecimiento del supervisor único que hemos acordado.

En el año 2010 una enorme mayoría parlamentaria aprobó un informe de propia iniciativa elaborado por la actual ponente, Elisa Ferreira, en el que pedía a la Comisión propuestas legislativas para el establecimiento de un código normativo único un supervisor único con poderes intrusivos y un fondo común para facilitar la ordenada resolución de instituciones financieras, financiado por las instituciones de crédito de acuerdo con su perfil de riesgo, que permitiera hacer recaer los costes en accionistas y acreedores, protegiendo a los contribuyentes e incluso a los depositantes de las consecuencias de este proceso. Desde entonces el Parlamento Europeo ha contribuido a la construcción de la unión bancaria, ha establecido un Mecanismo Único de Supervisión que estará muy pronto plenamente operativo, espera una futura iniciativa sobre garantía de depósitos y se ha comprometido totalmente a que la Unión se dote de un Mecanismo Único de Resolución que incluya un fondo único antes de que finalice su presente mandato. Hay importantes razones para hacerlo. La primera es que existe una ventana de oportunidad un momentum político que no se puede desaprovechar. Hay una amplia mayoría en la Cámara que lo apoya y pretende evitar riesgos para un futuro que, por definición, es siempre incierto. Una supervisión única como la que hemos establecido es incompatible si, después de que el Banco Central Europeo declara que una institución es inviable, entra en un sistema confuso y poco claro de estructuras nacionales de resolución. Además, un principio fundamental de la reforma financiera es la asunción de pérdidas primariamente por accionistas y acreedores la recapitalización interna Este principio está en el acuerdo alcanzado en la Directiva sobre recuperación y resolución bancaria, pero su establecimiento es inconcebible sin un Mecanismo Único de Supervisión.

Para eso se necesita una autoridad europea eficiente y rápida. Si un banco no puede resolverse en un fin de semana para evitar una retirada de fondos es que el sistema es demasiado complicado. Cuanto más lento e ineficiente, más caro resulta al final. Se necesitan un Fondo Único de Resolución financiado por la industria y un Mecanismo Único de Resolución, y no un mecanismo múltiple de resolución. En su lugar, queremos una transición hacia un Fondo Único de Resolución, pero no una compartimentación de fondos. ¿Seguirán respondiendo los Estados miembros al menos hasta dentro de diez años? Nosotros pensamos que el Fondo Único debe estar operativo desde el primer momento

Y, además, queremos que exista una garantía de que bancos similares con problemas similares son tratados de forma similar. Si la resolución bancaria no funciona, bien podría peligrar la estabilidad financiera, con una pérdida de confianza en la Unión Europea, así como, desde luego, la credibilidad del Banco Central Europeo. Nadie dijo que este sería un proyecto fácil. El Parlamento Europeo asume su responsabilidad como colegislador y expresa su voluntad de negociar lealmente con el Consejo sobre los objetivos señalados. Quiere que la posición alcanzada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sea respaldada por el Pleno y que se cuente con un robusto mandato para la negociación con la Presidencia griega. Pero el Parlamento Europeo no apoyará una mala solución. No existen razones técnicas para impedir que se alcance un compromiso si existe auténtica voluntad política para alcanzarlo. Por eso, el Parlamento está dispuesto a alcanzarlo y decimos que esto es un baile. Y para un tango siempre se necesita que bailen dos.